Het is een essentieel molecuul voor al het leven op aarde.

Meten is weten en de klimaatmetingen wijken sterk af van de klimaatmodellen.

Er is geen statistisch bewijs dat er steeds meer orkanen, overstromingen of droogtes zijn. De zeespiegel stijgt al 130 jaar constant met slechts 1,86 millimeter per jaar en dit versnelt niet. Ja, het ijs op de Noordpool smelt, maar daar staat tegenover dat het ijs op de Zuidpool meer aangroeit dan verwacht. De kleine ijstijd eindigde pas 170 jaar geleden. Het is daarom geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken. Maar er is geen reden voor paniek en er is geen reden voor Greta.